forseti við orkuvanda loftslagsbreytingar og hörmuleg umferðarslys síðustu ár hefur athygli áhugamanna og sérfræðinga um samgöngur og umferð meðal annars beinst að vistakstri þeim vinnubrögðum við akstur bifreiða sem beinast að ýtrasta eldsneytissparnaði saga vistaksturs er orðin nokkur hérlendis ökukennarar byrjuðu að huga að þessu í tengslum við norræna félaga sína fyrir um sjö eða átta árum samtök þeirra og einstakir ökuskólar hafa staðið fyrir námskeiðum í vistakstri meðal annars fyrir atvinnubílstjóra og hafa þátttakendur látið vel af í þessu sambandi er líka rétt að vekja athygli á því framtaki landverndar að flytja hingað ökuherma fyrir vistakstur meðal annars fyrir atbeina hæstvirtur samgönguráðherra þessir hermar hafa vakið mikinn áhuga og er skemmst að minnast frækilegs sigurs hæstvirtur forsætisráðherra í sérstakri vistaksturskeppni á ráðstefnu um vistvænar bifreiðar vistakstur gefur þrefaldan ávinning það sparast eldsneyti í vistakstri og segja starfsmenn landverndar að það geti náðst allt að tíu prósent í öðru lagi minnkar útblástur og við þekkjum nú allt hvað það þýðir og í þriðja lagi fækkar hann slysum menn aka varlegar huga betur að aksturslagi sínu og svo framvegis til að ná árangri verðum við að hafa það í huga að vistakstur á ekki að vera einhvers konar jaðarsport eða fyrir sérstaka áhugamenn þetta þarf að snerta alla sem koma að akstri og þá skiptir máli að ungir og nýir ökumenn tileinki sér þessi fræði frá upphafi og líti á vistakstur sem eðlilegt aksturslag í svari við fyrirspurn frá háttvirtum þingmanni árna þór sigurðssyni í vor kom það fram hjá hæstvirtum samgönguráðherra að talsvert starf væri í gangi í þessum efnum og að það ætti að gera breytingar á lögum og reglugerðum þess vegna spyrjum við mörður árnason varaþingmaður hvað líður undirbúningi þessara breytinga í annan stað hefur verið starfshópur að störfum til að efla vistakstur og því spyrjum við mörður einnig hvenær megi vænta tillagna frá þessum starfshópi ég veit að hæstvirtur samgönguráðherra er mikill áhugamaður um þetta mál sem og öryggi í umferð og þess vegna geri ég ráð fyrir því að hæstvirtur ráðherra svari þessum spurningum fúslega og með gleði